Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le changement climatique doit, bien évidemment, être traité dans sa globalité, non seulement au niveau de l'Union européenne, mais également à l'échelle mondiale. Il n'en reste pas moins vrai que les femmes, et notamment celles qui vivent dans les pays en voie de développement, en sont les premières victimes.

Notre politique de lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas faire l'impasse sur les questions liées au genre, au même titre que notre politique d'aide au développement, ne peut pas faire l'économie d'une meilleure prise en considération du rôle des femmes dans les pays en voie de développement. Monsieur le Président, chers collègues, l'Union européenne doit tout mettre en œuvre pour promouvoir le rôle des femmes dans les pays en voie de développement, dans les grandes instances internationales et, notamment, lors des conférences des Nations unies sur le climat. Parfois, j'ai l'impression d'halluciner, surtout après ce que je viens d'entendre tout à l'heure. Il est grand temps, Monsieur le Président, que l'égalité des sexes soit au cœur de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques en matière de développement, des droits de l'homme et de la lutte contre le réchauffement climatique.